Señor Presidente, claro, no he escuchado ninguna pregunta porque no la ha habido. He escuchado una mención a un artículo del Tratado de la Unión Europea que debe ser leído con todos los demás, particularmente en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Dígale al Gobierno de Viktor Orbán −por si no se ha enterado− que formar parte de la Unión Europea significa formar parte de un espacio sin pena de muerte y, por tanto, cualquiera que introduzca ese asunto en el debate tendrá que responder ante toda Europa. Una conquista de la civilización del Derecho y de las libertades que debe ser preservada activamente por la guardiana de los Tratados, que es la Comisión.